Ele conțin prevederi specifice domeniului vizat și o metodologie adecvată de control.

Din acest punct de vedere, propunerea prezentată conține prevederi care limitează cooperarea dintre statele membre privind evaluarea rezultatelor aplicării acordului Schengen și, în același timp, mărește nepermis rolul Comisiei în cadrul acestui proces, în timp ce Uniunea European este ținută în afara întregului mecanism de evaluare. Mai mult de cât atât, formularea unor articole din regulament lasă loc pentru interpretări diferite privind raportul între Comisie, Parlament și Consiliu cu privire la accesul lor la informațiile privind aplicarea acquis ului Schengen. Astfel, articolul 14 din regulament, care vizează informațiile sensibile, subliniază că rapoartele întocmite ulterior efectuării vizitelor la fața locului se clasifică drept documente cu acces limitat. Comisia, după consultarea statului membru în cauză, hotărăște asupra părții de raport care poate fi făcută publică. În legătură cu aceste prevederi, vreau să menționez că din articolul 16, care se referă la raportul prezentat Parlamentului European și Consiliului, nu rezultă că raportul anual privind evaluările efectuate va conține și informațiile cu acces limitat. Am putea deduce, prin urmare, că este la aprecierea Comisiei care informație va fi introdusă în raportul anual și care nu. Acest fapt îi acordă Comisiei atribuțiuni care, în opinia mea, nu sunt justificate. Tratatul de la Lisabona va intra în curând în vigoare și din acest moment codecizia va deveni procedura legislativă ordinară, inclusiv pentru spațiul libertății, securității și justiției. Propunerile legislative pe care le dezbatem acum conțin prevederi care sunt în discordanță cu principiile cuprinse în Tratat.

Doamnelor și domnilor, libertatea, securitatea și justiția reprezintă domenii de maximă importanță pentru cetățenii europeni ale căror interese sunt direct reprezentate de către legislativul european. Limitarea rolului unei instituții cum este Parlamentul European este incorectă. În concluzie, eu susțin propunerea domnului Coelho, că acest proiect, în varianta lui actuală, trebuie respins și returnat la Comisie.